Ja, hvala lepa. Samo dve pojasnili, ne. Gospod Pavšič, ta zakon nima popolnoma nobenega vpliva na zdravstveno blagajno, ker se prispevki tam ne spreminjajo nič. Tako da, k vezi tega razumevanja, ne. In drugo, kar je, ne. Zdaj, če vlada ni predlagala nič, ne, lahko poslanci. Saj ste tudi zakon o vladi predlagali pa zakon o državni upravi. Vzemite si v roke, pripravite rešitev pa vložite, ne. Če lahko vlado sestavljate pa ministrska oziroma sekretarska mesta razširjate, boste tudi kakšen zakon o dohodnini pripravili. Ne, saj to, če je za opozicijo to tako enostavno, kot nam očitate, je za vas še bolj, ne, ker imate tudi vse baze podatkov online, ne, ki jih mi nimamo. Hvala lepa.